virðulegi forseti þegar gerðar voru breytingar á hafnalögum og fjögur var í rauninni með ólíkindum að það skyldi ganga fram þó að ég hafi blákalt gagnrýnt þá ráðherra sem véluðu um

allir í sama þingflokki og ég lá klaufaskapurinn hjá þeim að láta það ganga eftir en það sem var merkilegra var að hafnasamband íslands studdi þessa tillögu það er studdi það að breyta hafnalögunum og setja þau fram út frá þeim þætti að það mætti ekki vera samkeppni milli hafna og að allir hafnir landsins væru í samkeppni hafnir landsins eru ekki í neinni samkeppni það má segja að tvær hafnir reykjavíkurhöfn og hafnarfjarðarhöfn þær hafa verið í nokkurri samkeppni varðandi útflutningsþáttinn það er fraktflutninga aðrar hafnir landsins eru einfaldlega lykill hvers staðar hverrar byggðar til þess að sjá sér og sínum farborða að það sé aðstaða til að taka á móti fiski skipa út afurðum þegar flutningaskipin sækja byggðirnar heim og hafnasambandið á sínum tíma gerði þau hrikalegu mistök að láta það ganga eftir með samþykki sínu og trúði þar íhaldsráðherrunum fyrir málinu það var mikil handvömm að það mál fór í þann farveg vegna þess að í hafnalögunum er gert ráð fyrir ákveðinni styrkveitingu ákveðnu hlutfalli í uppbyggingu hafna landsins sem varðaði bryggjukant og nokkur atriði tengd honum ekki hafnargerðina í heild en á ákveðnum þáttum sem skipta þó miklu máli á þeim tíma sem þessi breyting er gerð hafði bara ein höfn á landinu efni á því að falla frá þessum þáttum það voru faxaflóahafnir allar aðrir hafnir sátu í súpunni og nú er svo komið tíu árum seinna tæplega sjö árum seinna að margar litlu hafnirnar í kringum landið eru að drabbast niður það eru ekki einu sinni peningar til að endurnýja bryggjupolla sem eru nauðsynlegir í hverri höfn svo hægt sé að binda skipin þetta á við um allar litlu hafnirnar í landinu og almennar hafnir á austfjörðum norðurlandi öllu og vestfjörðum og vesturlandi sú höfn sem stóð þá næst því að geta ráðið við þetta var stórhöfn vestmannaeyjar sem flytur út um tíu prósent af afurðum íslendinga í fiski og gefur þar með um tíu prósent tekjur af öllu sjávarfangi eða sem nemur um sextíu prósent af öllum tekjum landsins það er útgerðin öll yfir landið ekki bara vestmannaeyjar þetta er hlutur sem þarf að vinda bráðan bug að því að leysa og þess vegna var þetta frumvarp hér sem við erum að ræða flutt í rauninni með þá ætlan að taka upp fyrri lög með nokkrum breytingum og viðurkenna að hafnir landsins og sú afstaða er ekki í samkeppni þær eru lífsnauðsyn fyrir allar sjávarbyggðirnar

í framtíðinni þurfi bátar í byggðum landsins að renna sér upp í fjöru til að landa það þarf bryggjur og hafnirnar bryggjurnar eru eins konar innheimtumaður ríkissjóðs á miklum verðmætum þegar sjávarfangi er landað þess vegna var þeim mun furðulegra að menn skyldu láta blekkjast og fella þessi hafnalög úr gildi reynslan hefur líka sýnt okkur að þetta mál gengur ekki upp samkeppnin er ekki til staðar

er svo lítið sem er umleikis í mörgum sjávarbyggðunum

að halda bryggjunum við halda lífæðinni við hvað eru fiskimið án hafnar og hvað eru íslendingar án fiskimiða það er alveg ljóst að það væri ekki spennandi staða ef slík vandkvæði væru uppi í dag á íslandi að menn gætu ekki nýtt aflann og auðinn sem gefur þjóðinni meira en helming af öllum tekjum ríkissjóðs sem skipta máli þess vegna gengur þetta frumvarp nú fram auðvitað í ljósi þess líka að ekkert hefur gerst í innanríkisráðuneytinu hvorki í tíð fyrri samgönguráðherra né þess sem nú situr það hefur ekkert gerst til þess að ljúka þessari svokölluðu endurskoðun sem menn voru þó orðnir sammála um að þyrfti að verða að málið gengi ekki upp hver vika hver mánuður hvert ár kostar mikið í þessum efnum það þarf að taka af skarið að við látum ekki hafnirnar sem eru á ábyrgð sveitarfélaganna drabbast niður til ónýtis því að þar liggja ekki bara tekjumöguleikar ríkissjóðs þar liggja frekar tekjur sveitarfélaganna sem á hallar að svo mörgu leyti um þessar mundir þar er meðal annars um að ræða afleiðingar af bankahruninu sem varð hjá íslendingum og meira hjá íslendingum en öðrum vegna þess að íslendingar eru eina fiskveiðiþjóðin í evrópu eina þjóðin sem lifir í rauninni á fiskveiðum tekjulega séð er hlutfallið svo hátt að það skiptir gríðarlega miklu máli að aðbúnaður og aðstæður í þessum efnum séu í góðu lagi það er sums staðar í höfnum heimsins mikill íburður og mikill uppsláttur en það er ekki í höfnum á íslandi sem betur fer hefur verið unnið skynsamlega á þeim nótum að vaða ekki fram úr því sem þörfin er fyrir þó að vissulega geti aðstæður breyst á stuttum tíma ég nefni sem dæmi sandgerðishöfn sem var byggð upp höfn með mikinn fisk og stóran flota þarna litu menn líka svo á að þeir væru að byggja upp fyrir landið í heild ekki bara fyrir sandgerði heldur þjóna aðstæðum þar sem bátar víða að fiskuðu á miðunum suður og vestur af reykjanesi og lönduðu aflanum í sandgerði svo skeður það slys sem sem betur fer eru fá dæmi um en þó ein tvö þrjú að kvótinn er seldur frá byggðinni þetta er versta dæmið sem er í sandgerðishöfn

þannig að akranes situr líka að mörgu leyti í sárum vegna þessarar veltu sem er einn ljótasti bletturinn á kvótakerfinu sem gildir í dag á tímabili ætlaði hb grandi að flytja aftur starfsemi sína til akraness til að skapa þar vinnu og líklega vegna þess að þeir hafa fundið til einhverrar ábyrgðar en það varð ekki úr og ástæðan var alveg með ólíkindum veik ástæðan var sú að hb grandi var búinn að fá mikið land úti á granda á hafnarmannvirkjasvæði sem menn reiknuðu með að yrði byggt upp í sambandi við vinnslu og annað nei þá ætluðu þeir að selja allt þetta svæði þetta er á manndómsárunum tvö þúsund og sjö til tvö þúsund og níu þeim sorglegu árum íslandssögunnar þá ætlaði hb grandi að selja lóðirnar sem þeir höfðu fengið keyptar undir íbúðarhúsnæði þegar það gekk ekki upp á þessum tíma féllu þeir frá því að byggja aftur upp á akranesi þetta er hluti af þessu dæmi sem við erum að horfa á og er ekki til fyrirmyndar eins og ég sagði það er í rauninni okkur til skammar að láta þetta ganga eftir ég er ekki að saka neinn sérstakan pólitískan flokk um það það eiga allir hlut að máli kannski einna mest á þessum tíma minn flokkur þá vonar maður að aðrir kunni þá að gera betur og sýna þrek í að leysa mál það eina sem á að skipta okkur máli í stjórnmálum er að skila árangri

njóti sömu aðstæðna þetta er alveg sama í öllu okkar kerfi hvort sem það er í heilbrigðisþjónustu menntakerfi eða öðrum þáttum

að jafnræði sé þótt við vitum hins vegar að það er aldrei hægt að gera það svo öllum líki einfaldlega vegna þess að áhugasvið og áherslurnar eru mismunandi

fyrir sitt leyti flýta þessari vinnu en í rauninni þegar grannt er skoðað í þessu frumvarpi það er gömlu lögunum er þar allt sem þarf að vera einu hindranirnar sem koma í því og er breyting það eru hafnirnar tvær hjá kísilverksmiðjunni þar og reykjavík sem mundu ekki njóta þessara styrkja vegna þess að tekjurnar eru það miklar af þessum tveimur höfnum hafnarfjarðarhöfn sem stóð oft sterk er dottin niður í þessu dæmi og situr nú uppi með bagga sem eru þungir það er þó ekki um þetta atriði að sakast í þessum efnum sem ég nefndi hér með réttinn heldur almenna stöðu sem menn hljóta að horfa til hverju sinni ég ætla ekki að orðlengja frekar um það nú fer þetta mál til háttvirtrar umhverfis og samgöngunefndar og vonandi gengur það fram þannig að hafnir landsins byggðir landsins styrkist en veikist ekki háttvirtur þingmaður guðfríður lilja grétarsdóttir sem er formaður umhverfis og samgöngunefndar lýsti því yfir áðan í ræðu sinni

sem mest í byggð það segir auðvitað að það eru ekki margar byggðir sem yrðu út undan það yrði örugglega reynt að tengja þær saman á einhvern hátt en þessi lög eins og þau eru í dag hamla gegn því að byggðirnar standi þess vegna skiptir svo miklu máli að taka upp fyrra fyrirkomulag af því að það reyndist vel og brást ekki í neinu þó var ekki um að ræða síðustu árin nema um átta hundruð milljóna króna framlag í hafnabótasjóð sem átti að þjóna öllum höfnum landsins smáum sem stórum þannig að þetta eru ekki stórir peningar þetta eru í rauninni tæplega tekjur sem ríkissjóður má ætla að komi inn á einum mánuði frá hinni fjölþættu starfsemi sem kemur til með að verða í helguvíkurhöfn það er eins og gamall og reyndur kjötiðnaðarmaður í eyjum sagði oft virðulegi forseti þegar hann sá eitthvað skynsamlegt og gaf aura von með mikilli og djúpri tilfinningu þetta er bisness þetta eru ekkert annað en viðskipti þetta er spurning um að nýta möguleikana gefa öllum færi og skilja ekki neina byggð eftir út undan nema það sé hreinlega komið í óefni